avec un niveau très élevé de corruption et de détournement de fonds publics, emprisonnements arbitraires, harcèlement de journalistes, y compris les journalistes d'investigation, et des défenseurs des droits humains et environnementaux, non respect du principe de la séparation des pouvoirs, ingérence de l'État dans les affaires judiciaires, exécutions extrajudiciaires, justice populaire face à l'impunité de certains officiers de la force publique.

Cette résolution vient véritablement à son heure.